laga um laga um ríkisútvarpið o h f nefndin hefur fjallað um málið og fengið á sinn fund val árnason skrifstofustjóra og elvu ýr gylfadóttur frá menntamálaráðuneyti sigurbjörn magnússon hæstaréttarlögmann pál magnússon útvarpsstjóra ríkisútvarpsins magnús norðdahl frá así björgu evu erlendsdóttur þórdísi arnljótsdóttur og arnar þór stefánsson frá félagi fréttamanna ríkisútvarpsins gunnar magnússon frá starfsmannafélagi ríkisútvarpsins ernu guðmundsdóttur frá bandalagi starfsmanna ríkis og bæja halldóru friðjónsdóttur frá bandalagi háskólamanna þóreyju s þórðardóttur frá lífeyrissjóði starfsmanna ríkisins vilhjálm egilsson frá samtökum atvinnulífsins davíð þorláksson frá viðskiptaráði íslands jóhönnu margréti einarsdóttur og jórunni sigurðardóttur frá starfsmannasamtökum ríkisútvarpsins pál gunnar pálsson forstjóra og guðmund sigurðsson aðstoðarforstjóra samkeppniseftirlitsins örnu schram og hjálmar jónsson frá blaðamannafélaginu ara edwald forstjóra þrjú hundruð sextíu og fimm miðla magnús ragnarsson frá skjá einum arnþrúði karlsdóttur og pétur guðlaugsson frá útvarpi sögu ingólf hjörleifsson frá sambandi íslenskra auglýsingastofa þröst ólafsson framkvæmdastjóra sinfóníuhljómsveitarinnar og sigurð bjarka gunnarsson varaformann starfsmannafélags sinfóníuhljómsveitar íslands einnig komu á fund nefndarinnar sigurður þórðarson formaður matsnefndar vegna stofnefnahagsreiknings ríkisútvarpsins o h f og jón loftur björnsson sem starfaði með matsnefndinni eins og fram kemur í nefndarálit barst nefndinni fjöldi umsagna vegna þessa máls og eru tilgreindir þeir aðilar sem sendu umsagnir vegna þess til alþingis og nefndarinnar frú forseti með frumvarpinu er lagt til að ríkisstofnunin ríkisútvarpið verði lögð niður og að opinbert hlutafélag verði stofnað um rekstur hennar frumvarp um ríkisútvarpið er nú lagt fram í þriðja sinn af menntamálaráðherra en á hundrað þrítugasta og fyrsta löggjafarþingi var lagt fram frumvarp þess efnis að gera ríkisútvarpið að sameignarfélagi og á síðasta löggjafarþingi var lagt fram frumvarp um að gera ríkisútvarpið að hlutafélagi við umfjöllun nefndarinnar var fjallað um hljóðfæri sem ríkisútvarpið hélt eftir við rekstrarlegan aðskilnað ríkisútvarpsins og sinfóníuhljómsveitarinnar tvær fiðlur og eina víólu samkvæmt skýrslu matsnefndar vegna stofnefnahagsreiknings verða framangreind hljóðfæri ekki hluti af eignum ríkisútvarpsins o h f og er í þessu sambandi einkum litið til guarnerius del gesu fiðlunnar sem er frá sautján hundruð tuttugu og átta framangreind hljóðfæri verða eign ríkissjóðs og verður gerður samningur milli ríkisins og sinfóníuhljómsveitar íslands um afnot þeirra nefndin hefur litið svo á að fyrirhuguð lækkun á skuld ríkisútvarpsins við ríkissjóð að fjárhæð sex hundruð tuttugu og fimm milljónir króna samkvæmt breytingartillögu við frumvarp til fjáraukalaga fyrir árið tvö þúsund og sex sem til meðferðar er á yfirstandandi þingi sem ætlað er að tryggja fimmtán prósent eiginfjárhlutfall við stofnun ríkisútvarpsins o h f komi til lækkunar á skuld ríkisútvarpsins við sinfóníuhljómsveit íslands sem samkvæmt árshlutareikningi nam sex hundruð níutíu og tvö komma tveimur milljónum króna þann þrítugasta júní tvö þúsund og sex frú forseti þó nokkur umræða varð hjá nefndinni um réttindi starfsmanna ríkisútvarpsins við meðferð málsins lýsti páll magnússon útvarpsstjóri því yfir að hlutafélagið tæki yfir kjarasamninga og ráðningarsamninga viðkomandi starfsmanna varðandi lífeyrisréttindi starfsmanna er félagsmönnum aðildarfélaga bandalags starfsmanna ríkis og bæja aðildarfélaga bandalags háskólamanna eða kennarasambands íslands heimilt að eiga aðild að a deild sjóðsins jafn ásamt er félagsmönnum í stéttarfélögum sem eru utan fyrrgreindra bandalaga en gera kjarasamning á grundvelli laga númer níutíu og fjögur nítján hundruð áttatíu og sex um kjarasamninga opinberra starfsmanna heimilt að eiga aðild að a deild sjóðsins sú heimild er háð samþykki launagreiðanda páll magnússon útvarpsstjóri lýsti því einnig yfir á fundi nefndarinnar að opinbera hlutafélagið mundi samþykkja áframhaldandi aðild að a deild lífeyrissjóðs starfsmanna ríkisins að öðru leyti fer um lífeyrisréttindi starfsmanna eftir því sem segir í ákvæði tvö til bráðabirgða í frumvarpinu og samkvæmt lögum um lífeyrissjóð starfsmanna ríkisins númer eitt nítján hundruð níutíu og sjö meiri hlutinn leggur til nokkrar breytingar á frumvarpinu í fyrsta lagi leggur hann til orðalagsbreytingu við aðra málsl fimmtu grein frumvarpsins og er eingöngu um að ræða að fella brott endurtekningu í texta lagagreinarinnar í öðru lagi leggur meiri hlutinn til tvær breytingar á elleftu greinar frumvarpsins sem fjallar um tekjustofna ríkisútvarpsins o h f annars vegar að við aðra töluliðar fyrstu málsgrein bætist tveir málsliðir í fyrsta lagi að mörk verði sett á heimild ríkisútvarpsins o h f til að afla sér tekna með kostunarsamningum vegna einstakra dagskrárliða leggur meiri hlutinn til að samanlagðar tekjur ríkisútvarpsins o h f af kostun skuli ekki vera hærri en sem nemur hlutfalli kostunartekna af samanlögðum tekjum ríkisútvarpsins af auglýsingum og kostun á árinu tvö þúsund og sex með breytingunni er því lagt til að lögfest verði að tekjur hins nýja félags af kostunarsamningum verði ekki hlutfallslega hærri en þeir verða á árinu tvö þúsund og sex ætla má að þessar tekjur ríkisútvarpsins verði um hundrað milljónir króna eða um tíu prósent af heildarauglýsingatekjum ríkisútvarpsins eins og verið hefur á síðustu árum miðað við þá ársreikninga sem liggja fyrir er breytingunni ætlað að koma í veg fyrir frekari fyrirferð ríkisútvarpsins o h f á kostunarmarkaði en nú er meiri hlutinn vill beina því til menntamálaráðherra að mælast í þjónustusamningi milli menntamálaráðuneytisins og ríkisútvarpsins o h f til þess að þeim tekjum sem félagið aflar sér með þjónustusamningum verði fremur varið til kostunar á dagskrárliðum sem varða íslenska tungu sögu og menningararfleifð fremur en til kostunar á erlendu afþreyingarefni í öðru lagi leggur meiri hlutinn til að sú breyting verði gerð á öðrum tölulið fyrstu málsgrein elleftu greinar frumvarpsins að ríkisútvarpinu verði gert óheimilt að selja auglýsingar til birtingar á veraldarvefnum á síðustu árum hafa einkareknir fjölmiðlar sótt fram á sviði nýmiðlunar á veraldarvefnum og hefur umfang auglýsinga í þeim miðlum aukist jafnt og þétt fram til þessa hefur ríkisútvarpið hins vegar ekki selt auglýsingar á vefsvæði sínu wwwruv punktur is leggur meiri hlutinn til að ekki verði gerð breyting þar á og að lögfest verði ákvæði þess efnis að ríkisútvarpinu o h f verði óheimilt að birta auglýsingar á veraldarvefnum hins vegar leggur meiri hlutinn til breytingu á þriðju málsgrein elleftu greinar þess efnis að fjármálaráðuneytið skuli greiða fyrsta virka dag hvers mánaðar fyrir fram fjárhæð sem svari til einn tólfta heildartekna af gjaldi ársins samkvæmt greininni í stað þess að greitt sé þann fimmtánda febrúar og fimmtánda maí fyrir fram í hvort sinn fjárhæð sem svarar til áætlaðs fjórðungs heildartekna og eftirstöðvar mundu síðan greiðast síðar á árinu í samræmi við innheimtu annarra opinberra gjalda talið er hentugra að greiðslurnar séu mánaðarlegar til dæmis með hliðsjón af launagreiðslum og fjármagnskostnaði en það kom fram í vinnu nefndarinnar að yrðu greiðslur vegna þessara fjármuna ekki mánaðarlega eins og við leggjum til í frumvarpinu þá kynni hið nýja félag að lenda í töluverðum vandræðum hugsanlega vegna sjóðsstreymis og því eðlilegt að koma til móts við það sjónarmið að

skammtímalánum með tilheyrandi vaxtakostnaði en það verður ekki séð að þessi breyting skipti neinu máli hvað varðar hagsmuni ríkissjóðs þannig að nefndin leggur til breytingu hvað þetta varðar það er meiri hlutinn í þriðja lagi leggur meiri hlutinn til breytingu á þrettándu greinar frumvarpsins er fjallar um gildistöku og fleira gert er ráð fyrir að lögin öðlist þegar gildi en samhliða gildi lög um ríkisútvarpið númer hundrað tuttugu og tvö tvö þúsund til fyrsta janúar tvö þúsund og sjö meiri hlutinn leggur til að lög um

og að því loknu skrá félagið formlega í samræmi við þessa breytingu er lögð til breytt dagsetning í þriðju málsgrein ákvæðis til bráðabirgða eins og í ákvæði til bráðabirgða annars frú forseti í fjórða lagi leggur meiri hlutinn til breytingu á ákvæði til bráðabirgða fyrsta samkvæmt orðalagi þriðju málsgrein ákvæðis skal annars vegar leggja fram hlutafjárhæðina á stofnfundi en hins vegar á að greiða hana hálfum mánuði eftir skráningu orðalagið er óheppilegt og því leggur meiri hlutinn til að fellt verði brott að hún skuli greiðast hálfum mánuði eftir skráningu í þessu sambandi má nefna að í stofnsamningi og samþykktum sem lagðar eru fram á stofnfundi eiga að koma fram upplýsingar um fjárhæð og greiðslu hlutafjár samanber lög númer tvö nítján hundruð níutíu og fimm um hlutafélög þá er lögð til breyting á lokamálslið ákvæðis til bráðabirgða númer þrjú sem fjallar um fyrstu stjórn félagsins þar kemur fram að þar til að skipuð hefur verið stjórn fyrir félagið sé menntamálaráðherra í fyrirsvari fyrir félagið sem eini stjórnarmaður þess hlutafélagið stofnast ekki fyrr en á stofnfundi en á þeim fundi verður skipuð stjórn félagsins sem fer síðan með fyrirsvar félagsins fram að skráningu því ættu ekki að koma upp tilvik þar sem menntamálaráðherra væri í fyrirsvari fyrir félagið sem stjórnarmaður einnig leggur meiri hlutinn til breytingu á ákvæði til bráðabirgða fjögur sem fjallar um lok á umboði útvarpsráðs ósamræmis gætir á milli þessa ákvæðis og ákvæðis annarrar málsgreinar þrettándu greinar frumvarpsins en þar er tekið sérstaklega fram að lögin um ríkisútvarpið falli brott fyrsta janúar tvö þúsund og sjö samkvæmt bráðabirgðaákvæðinu fellur umboð aðalmanna og varamanna útvarpsráðs niður við gildistöku laganna meiri hlutinn leggur því til að umboðið falli niður um leið og hlutafélagið tekur til starfa og lög um ríkisútvarpið falla brott en ekki við gildistöku laganna að lokum frú forseti leggur meiri hlutinn til breytingu á ákvæði til bráðabirgða fimm sem fjallar um gildistöku ákvæðis um tekjustofna gert er ráð fyrir að ákvæðið um megintekjustofna gildi til og með þrítugasta og fyrsta desember tvö þúsund og átta en hins vegar að tekjustofnarnir samkvæmt elleftu greinar taki gildi eftir fyrsta janúar tvö þúsund og níu meiri hlutinn leggur því til að í stað eftir

með þeim breytingum sem ég hef hér gert grein fyrir og sem gerð er tillaga um í sérstöku þingskjali en ásamt mér

og sæunn stefánsdóttir